Pane předsedající, já naprosto chápu, že předposlední den plenárního zasedání v našem mandátu je ta koncentrace menší, nicméně projednáváme novelizaci vízového kodexu, a to je téma, které je velmi vážné pro všechny občany Evropské unie.

Myslím, že se podařilo dosáhnout dobrého kompromisu z hlediska zjednodušení vízového postupu pro legální cestovatele, kteří jsou registrovaní v systému a kteří nemusí být osobně přítomni podávání žádosti. Nebo mohou být vydávána vícenásobná víza, tedy s dlouhodobou platností, to všechno zjednodušuje ten proces. Na druhou stranu, pro větší bezpečnost uvnitř Evropské unie se vzhledem k migračnímu tlaku zpřísňují určitá pravidla. Je to například zvýšení poplatku za víza.